Všeč mi je film World of Warcraft, zaradi tega, ker sem večletni oboževalec isto imenovane videoigre, v kateri sem preživel mnogo in mnogo ur. Film je pol igrani pol animirani film in govori o neskončni bitki med hordo in alianso, katero na koncu zmaga aliansa. Všeč mi je bilo mesto London v Angliji, zaradi tega, ker se dokaj razlikuje od našega glavnega mesta Ljubljana, in tam sem videl vrtiljak in Doritos čips sem jedel. Glavne znamenitosti tega kraja sta kot prej omenjen vrtiljak in Big ben, velika zgradba. Pot je bila dokaj kratka in hitra, kajti smo potovali z avionom in zelo sem užival. Všeč mi je poklic glasbeni producent, saj se sam veliko ukvarjam z glasbeno produkcijo in tega sploh ne bi definirali kot poklic, zaradi tega, ker mi je, tak užitek. Glasbeni producent v letu dva tisoč dvajset ni več le ustvarjalec inštrumentala oziroma pesmi, ampak je velikokrat, je velikokrat miks inženir, mastering inženir, producent, podjetnik in umetnik hkrati. Jed, ki si jo najraje pripravim, je riž s sirovo omako in piščancem. Všeč mi je, ker je lahko in hitro pripravljiva in okusna. To jed pripravimo tako, da najprej prepražimo piščanca, ga začinimo s soljo, poprom in česnom, nato damo riž kuhati za petnajst minut, s smetano za kuhanje zalijemo piščanca, ko je prepražen, dodamo malo mleka, nato začinimo omako s kocko za kuhanje, soljo, poprom in česnom in malo bazilike, nato dodamo grana padano sir in čakamo, da se kuha. Ko je riž skuhan, je omaka tudi enako hitro pripravljena za jesti. Knjiga, ki mi je bila zelo všeč, se imenuje The Power of Habit, se pravi slovensko Moč navade. Bila mi je všeč zaradi tega, ker mi je dala veliko vedeti o samem sebi. Knjiga je sestavljena na tri dele: najprej navade posameznikov, potem navade uspešnih organizacij in tretji del, navade družbe. V celotnem sklopu knjige zelo dobro obrazloži, kaj so navade, iz česa so sestavljene, kako ljudje shranjujejo navade v možganih in kako so podzavestne, in zelo dobro pove, kako smo ljudje ena velika navada in kako smo avtomatski, zelo veliko se da naučiti od te knjige o samem sebi, kajti z navadah, navade se da sprogramirati in lahko samo samega sebe človek naredi uber produktivnega. Naravna katastrofa, ki mi je ostala v spominu, je bila ena velika toča, ki nam je prišla čez vas leta okoli dva tisoč dvanajst, in ful je dež padel in ful je toča padala, a mi smo bili glih na morju. Nas ni bilo doma in dedek nas zove: vse rastlinjake nam je razbilo!" In, je očetu je ful pridelka zmanjkalo na njivi, v bistvu imeli smo ful veliko polje lubenic, imeli smo, ne vem, enajst rastlinjakov, pokritih, katerih je razbilo, not smo imeli jagode, v bistvu ves pridelek, katerega smo imeli doma na kmetiji, smo izgubili. Orodje, ki se mi zdi najbolj uporabno, bi rekel, da je pinceta, kajti da se jo uporabiti za veliko različnih namenov, recimo od sestavljanja oziroma popravljanja telefonov in prijemanja majhnih delcev in šravfov, do nege obraza, vse, ampak običajno so, običajno so, pincete za nego obraza in, orodjarske zadeve oziroma delavniške zadeve se prodajajo posebej oziroma ne bi uporabil isto pinceto za obe zadevi, ampak, kaj pa veš. Letni čas, ki mi je najbolj všeč, je poletje, zaradi tega, ker je sonce, je toplo in, sonce me napoji z energijo. Dosti raje se spravim ven poleti, zaradi tega, ker pozimi, sem oziroma velikokrat ne grem sploh ven, zaradi tega, ker je vreme zunaj neudobno. Slabe plati tega letnega časa so, da zna biti marsikomu prevroče, recimo, tudi meni ni najbolj udobno v tem trenutnem stanovanju, v kateri bivam poleti, zaradi tega, ker smo na vrh bloka, in kakor ti prideš v četrto nadstropje, vse rata še toliko bolj vroče, klime pa v stanovanju nimamo. Zdaj, zakaj rata vroče, ne vem. Hobi, ki mi je najbolj všeč, je ustvarjanje glasbe. Zakaj? Zaradi tega, ker to je hkrati moja karierna odločitev in sem glasbenik po duši, sem glasbenik že celo življenje, in ko igram glasbo, ko igram glasbo, pozabim na vse probleme. Slabe plati tega hobija so to, da velikokrat misliš, da to, kar napraviš, oziroma to, kar storiš, oziroma to, kar si ustvaril, ni v redu, primerjaš se z drugimi in vsi so boljši oziroma veliko ljudi je boljših, ampak ne gre se sploh za to, kdo je boljši, gre se za to, kaj čutiš. Domača žival, ki mi je najbolj všeč, je pes, ker mi je všeč njihova brihtnost in živahnost. Za to domačo žival oziroma za psa je treba kar veliko skrbeti, saj ima pes veliko energije, in če bi, če bi ga imeli v kletki cel dan, oziroma privezanega, pes rata depresiran, tako kot bi človek ratal zdepresiran, če bi bil prevezan oziroma v kletki cel dan. Ljudje ogrevajo hiše s pomočjo ventilatorjev ali klim ali ... Ne vem preveč načinov za ogrevanje hiše, zaradi tega, ker sem še dokaj mlad in nerazgledan na tem področju. Dragi Žiga, vabim te na moj rojstni dan. Kmalu praznujem svoj dvajseti rojstni dan. Vabim te, da se mi pridružiš in se poveseliš skupaj z mano dvanajstega enajstega dva tisoč enaindvajset ob dvajseti uri pri meni doma. Tvoj prijatelj Žiga. Dragi Žiga, vse najboljše za rojstni dan. Naj te sreča in nasmeh spremljata v dnevih in nočeh. A če sonce kdaj zakrije ti obraz, ne obupaj, saj dan dnevu ni enak. Ob rojstnem dnevu ti želim vse lepo in naj se ti uresničijo vse želje.